mæla fyrir frumvarpi sem góð þverpólitísk samstaða hefur tekist um að flytja á vorþinginu í háttvirtri efnahags og viðskiptaskiptanefnd og lýtur að innheimtuaðgerðum í tengslum við vörslusviptingar framganga við vörslusviptingar hefur í mörgum tilfellum eftir hrun einkanlega verið ólíðandi og í engu samræmi við gildandi rétt þar hafa aðila tekið sér framkvæmdarvald eins og hér var á söguöld forðum og farið framhjá eðlilegum aðfarar og innheimtuleiðum með tilstyrk opinberra aðila en sótt lausamuni og eignir til fólks í andstöðu við gildandi rétt og jafnvel án vitundar þeirra sem lausamunina höfðu jafnvel vörslusviptu meira heldur en lausamunina sjálfa um leið ýmsa persónulega muni til dæmis við vörslusviptingar á bifreiðum það hefur verið gert í skjóli þess að í ýmsum leigusamningum hafa verið stöðluð ákvæði lánardrottinsins við lántakann um það að heimilt væri að haldleggja hið leigða ef a vanskila kæmi þetta hafa ekki verið skilmálar sem hefur verið samið sérstaklega um þetta hafa verið stöðluð ákvæði einhliða ákvæði lánardrottna í garð lánveitenda og er ekki í samræmi við innheimtulög eða lög um aðfarir á íslandi því er þetta frumvarp flutt í samvinnu við innanríkisráðuneytið og við réttarfarsnefnd og lýtur að því að tekin séu af öll tvímæli um það að í gildissviði innheimtulaganna fyrstu grein sem afmarkast þar þar sé sérstaklega tekið fram að vörslusviptingar falli þar undir þar sem gert er alveg skýrt að hvort sem er við fruminnheimtu eða milliinnheimtu hefur samkomulag milli þess sem hefur fengið hlutinn lánaðan eða leigðan að liggja fyrir til að lánardrottinn gæti tekið hlutinn ellegar þá að lánardrottinn getur leitað til dómstóla og þá byggt á þeirri grein sem jafnan er byggt á í slíkum málum sjötugasta og áttundu greinar aðfararlaga númer níutíu nítján hundruð áttatíu og níu sem gerir ráð fyrir því að lánardrottnar geti leitað til héraðsdóms og fengið þá úrskurð um það að þeir megi sækja viðkomandi hlut þegar þeir hafa fært sönnur á að þeir eigi kröfu til hans réttmæta og lögmæta kröfu en það hefur auðvitað gert vörslusviptingarnar hálfu verri nú undanfarið heldur en fram að hruni að hér hafa því miður farið fram vörslusviptingar ítrekað á grundvelli ólögmætra krafna bæði vegna þess að lánin hafi verið með ólögmætum hætti gengistryggð og eins hafa raunverulegir lánssamningar verið kallaðir leigusamningar það hefur auðvitað gert þessa framgöngu í mörgum tilfellum enn þá verri en ella að ekki bara hefur verið farið framhjá dómstólum með vörslusviptingarnar ekki bara hafa lausamunir þannig verið teknir af fólki í andstöðu við gildandi rétt ekki bara hefur það gerst að ásamt með þeim lausamunum eins og bifreiðum hafa kannski leið teknir persónulegir munir fatnaður ýmsir munir sem kunna að hafa verið í bifreiðinni og lánardrottinninn átti ekkert tilkall til ekki hefur þetta bara verið gert án vitundar þess sem hafði hlutinn að láni heldur jafnvel á grundvelli ólögmætra samninga um ólögmæta gengistryggingu eða leigusamninga sem nú hafa verið af dómstólum úrskurðaðir engir leigusamningar heldur hreinir og beinir lánssamningar ég þakka eftir þá góðu samvinnu sem hefur tekist um þetta mál finnst það vera gott dæmi um þarfamál sem þingmenn úr öllum flokkum geta sameinast um að skýra og skerpa gildandi löggjöf rétt neytenda gagnvart lánardrottnum sem eru alla jafna í miklu sterkari stöðu heldur en hver einstakur neytandi og mikilvægt og hefði fyrr